Si pasamos revista a la situación, vemos que México y Chile tienen un acuerdo de asociación que ha producido excelentes resultados. En el mes de diciembre, este Parlamento ratificó el acuerdo multipartes y el acuerdo de asociación con América Central. Hasta con Cuba se están moviendo las cosas. Y, precisamente en vísperas de la Cumbre de Madrid, tuve la oportunidad, en mi condición de ponente del acuerdo de asociación de este Parlamento, de visitar al Presidente de la Comisión y de visitar al Comisario de Gucht para desbloquear estas negociaciones. El señor Comisario ha puesto de manifiesto el interés que tiene para la Unión Europea conseguir un acuerdo equilibrado, ambicioso y que tome en consideración todas las sensibilidades que este tema comporta. Señor Comisario, se ha referido usted a la situación política de Mercosur y es verdad que, tras el reinicio de las negociaciones y por razones imputables a Mercosur, no ha sido posible poner una oferta concreta encima de la mesa que mejore la oferta negociadora del año 2004. Sabemos y conocemos la crisis paraguaya, la suspensión de Paraguay y la incorporación de Venezuela. Pero sabemos también, señor Comisario, que las diferencias de productos sensibles se refieren a menos del diez por ciento de los intercambios. Señor Comisario, ¿piensa usted que hay voluntad política, por parte de los países de Mercosur, de concluir este acuerdo? Y, si llegásemos a la conclusión como usted ha apuntado de que no hay voluntad política, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Cree usted, señor Comisario, que sería deseable concluir el acuerdo con aquellos países que sí han manifestado su disposición a poner una oferta concreta negociadora encima de la mesa?